Pán predsedajúci, moja reč dnes nebude vyznievať v prospech mojej rodnej krajiny. Musím však povedať to, čo sa u nás na Slovensku deje. Tušili sme, že na Slovensku vládne korupcia aj slabá vymožiteľnosť práva.

Slovensko čelí korupčnej kauze Gorila, ktorá je nevyšetrená už sedem rokov. Politici dokonca o nej hovoria, že neexistuje.

Ohavnosti z Kočnerovho mobilu ukazujú, že sa rozhodnutia sudcov a štátnych orgánov vybavovali za úplatky. Počuli sme to všetci, ale nikomu sa nič nestalo. Sudcovia, prokuratúry aj politici zostali na svojich miestach, dokonca nepadlo žiadne obvinenie. Dnes už niet žiadnej pochybnosti, že to, čo sa na Slovensku deje a dialo, priamo súvisí s vraždou Jána a Martiny. Skorumpovaní policajti, prokuratúry a sudcovia nemôžu zostať na svojich miestach. Žiadam všetkých zainteresovaných aj tu v Štrasburgu a Bruseli, urobme všetko preto, aby sme spolu všetci očistili naše Slovensko.